góð með öðru og hafa staðið sig vel í gegnum tíðina það sem ég sagði um landsbyggðina er rétt ég er ekki að velta mér upp úr einstaklingum hvergi á íslandi og það getur árað illa hjá einstaklingum en engin byggð lenti í þessu hruni sem er verið að tala um frá degi til dags núna menn eiga bara að virða það menn eiga að virða það að þessi byggðarlög landsins héldu sjó þau tóku góðum árum og slæmum árum unnu úr því og fundu því farveg þannig að það skilaði árangri og urðu ekki vör við neitt gullkálfsæði það var bara ekki til þar allt slíkt tengdist ákveðnum rekstri á höfuðborgarsvæðinu stofnunum og fyrirgreiðsluaðilum þetta er það sem er mergurinn málsins og menn eiga að læra af þessu að taka hlutunum með stóískri ró og vinna úr því en falla ekki í þá gildru sem varð hér

það að úr því vinnist vel það er fulldjúpt í árinni tekið eins og háttvirtur þingmaður sagði að forverar okkar hún alhæfa með því móti þingmaðurinn að forverar okkar hefðu logið framan í þjóðina það kann að orka tvímælis en það er ekki hægt að alhæfa um það